Meine Fraktion und auch ich werden in diese Darstellung dessen, was am vergangenen Wochenende stattgefunden hat der militärischen Attacke, des militärischen Angriffs so nicht mit einstimmen.

Wir halten den Einsatz von chemischen Waffen für einen Völkerrechtsbruch, für ein Völkerrechtsverbrechen, und das muss geahndet werden. Dafür gibt es aber politische, diplomatische, internationale Gremien, Institutionen, Verpflichtungen und Abkommen. Und wenn wenn man wirklich etwas erreichen will, dann muss alles dafür getan werden, Russland auf die Seite derer zu bekommen, die sich hier eindeutig und klar gegen diesen Einsatz von chemischen Waffen aussprechen. Ich halte es für einen Irrsinn, Raketen zu schicken, angeblich gezielte Schläge zu organisieren! Niemand hat uns bisher auch nur ansatzweise erklärt, was wirklich zerstört worden ist, und ich gehe auch davon aus, dass diese Schläge die politische, diplomatische Lösung nicht erleichtern werden. Ich habe noch nie in den letzten zwei, drei Jahren oder in dieser Legislatur erlebt, wie sehr über Medien, vor allem aber über Regierungen der Einsatz heruntergespielt worden ist es sei ja nur ein gezielter Einsatz gewesen. Es ist mit dem Feuer gespielt worden!

Das kann doch wohl nicht die Rolle der EU sein! Wir müssen dafür sorgen und das verstehe ich unter einer Stimme dass wir klar und deutlich sagen Nein, wir spielen weder das Spiel von Trump noch das von Assad, aber auch nicht das von Putin. Wir spielen für keinen von beiden oder von den dreien.

Was am Wochenende stattgefunden hat, das ist auch, dass der UN Generalsekretär blamiert worden ist, dass er vor Tatsachen gestellt worden ist, die sein ganzes Engagement null und nichtig gemacht haben. Ich glaube, dieser Verantwortung sollten wir auch gerecht werden.

Die Menschen in den Mitgliedstaaten sind besorgt, und nicht nur in der EU, sondern auch weit darüber hinaus. Einem solchen Spiel mit dem Feuer müssen wir als Parlament entgegentreten und nicht noch das mit herunterreden und so tun, als sei alles nur mal ein kleines Spielchen gewesen.